los refugiados, los que sufren el discurso de odio. Pero de nada sirve venir a este Parlamento a hacer grandes discursos sobre los valores europeos si luego en nuestros parlamentos regionales, en nuestros Estados miembros, pactamos con aquellos partidos de derechas que hacen del discurso de odio una apología y en muchos ayuntamientos, en muchas comunidades de España, los que aquí hacen discursos grandilocuentes pactan, favoreciendo que en su agenda política estén estos discursos. Creo que tenemos que construir Europa volcando recursos en los ayuntamientos, en las regiones, a través del Fondo Social Europeo, a través de todos esos fondos de cohesión, para que sirvan para la prevención.

Estamos a tiempo.